Nasrin è una donna meravigliosa, premio Sacharov, ed incarna perfettamente la definizione di difensore dei diritti umani.

Questo verdetto, così come tutto il processo che ha prima portato all'arresto e poi alla condanna di Nasrin, sono inaccettabili e sono solo spiegabili alla luce del continuo harassment verso giornalisti, avvocati, attivisti e difensori dei diritti umani, che sono stati condannati solamente per aver osato parlare contro il governo.

Colleghi, come tutti sappiamo con l'Iran abbiamo un importante lavoro da fare sul piano politico, inclusa la difesa dell'accordo nucleare, faticosamente raggiunto. Ma di fronte a violazioni tanto eclatanti dei diritti umani, si deve obbligatoriamente suonare un campanello d'allarme.